Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem! Če morda v našem državnem zboru z ustavnimi obtožbami ne vemo čisto točno, kaj bi počeli, sem vesel, da s preiskovalnimi komisijami pa že dosegamo tiste učinke, za katere si želimo, da bi potem, nekaj koristnega tudi iz njih nastalo in v preteklosti je bilo tako in verjamem, da bo tudi, oziroma da ima tudi ta preiskovalna komisija, zelo velik potencial, da od nje imamo vsi neke, neke koristi, Torej, naša država, predvsem pa državljani oziroma povedano drugače, davkoplačevalke in davkoplačevalci. Da pa bi bilo temu res tako, je vseeno potrebno odstraniti neke neke sence nekih, dvomov oziroma bom tako povedal, moja bojazen je, da predvsem zaradi predmeta preiskave, ki je opredeljen relativno, široko, si zaradi tega razloga ne bi želel, da bi ta vidik, kot neka nerodnost vplival na to, da bi bila zaradi tega sama preiskovalka kot taka šibka, torej da bi z vidika, uveljavljanja tistih mehanizmov in tistih pravnih sredstev, ki jih ima na voljo, zaradi tega tudi, neuspešna. Torej, ko sem prebiral mnenje zakonodajno-pravne službe, nas opozarjajo, da moramo biti pri tem zelo previdni in zelo določni in natančni, ker lahko le na tak način potem vse ostale postopke tudi peljemo, do končnega cilja, ki je ugotovitev neke politične odgovornosti določenih nosilcev, javnih funkcij, in poudarjam politične odgovornosti, ne pa kakšnih, kakšnih drugih. Ta preiskovalka, o kateri se danes pogovarjamo, ima zelo pomembno vlogo, kar govorimo dejansko o skoraj petih milijardah neke vrednosti, ki smo jo, prenesli na slabo banko. In teh pet milijard terja še kako našo, pozornost, tako da vidimo, kako so se postopki odvijali v preteklosti, kaj se s temi postopki dogaja danes in, v kolikor ugotovimo določene nepravilnosti, nedoslednosti, sistemske anomalije, kakorkoli jih poimenujemo, da jih te odpravimo že danes, tako da ne bomo jutri imeli še, dodatnih težav in novih preiskovalnih komisij in tako naprej in tako naprej. Dotaknili smo se danes tudi vprašanja plač. Plače so v Sloveniji vedno neko, neko področje, neka tematika, ki pritegne zelo veliko, pozornost in vse, kar odstopa navzgor, je prav in je upravičeno, da še toliko bolj, naredimo vse tisto, da nekdo, ki zelo visoko plačilo prejema, tudi odgovarja in svoje delo opravlja tako, kot se od, njega pričakuje. Zdaj, zagotovo so določene funkcije, zelo pomembne in odgovorne in, visoko plačilo pomeni tudi, da na določeno, mesto postavimo osebo, ki je zelo visoko kvalificirana, strokovna in ima tudi, vse reference iz preteklosti, da da neke postopke pelje, tako kot, tako kot je treba. Visoko plačilo pa je tudi neka garancija za nepodkupljivost. Če z vsem te vse te kriterije nismo izpolnili, potem imamo resno težavo. Jaz tukaj tudi vidim neki, poseben izziv za za naš politični sistem, ker določene funkcije v v naši državi oziroma podsistemu države so veliko bolje plačane kot najbolj odgovorne funkcije, ki so najbolj na očeh javnosti, in tudi to bo verjetno v prihodnje potrebno, neko debato sprožiti. Če želimo na najbolj odgovornih funkcijah naše države, ,najbolj strokovne, najbolj usposobljene ljudi, ki bodo pripravljeni se tudi spustiti na na polje političnega in tudi prenesti kakšen udarec, do katerega marsikdaj, niso upravičeni, potem bomo morali razmišljati tudi glede tega, kako zagotavljati, vsa ta merila. Jaz se zdaj ne bom spuščal v posamezne, posle, ki so se dogajali v okviru ali pa pod okriljem DUTB-ja, ker verjamem, da bo v času, delovanja preiskovalne komisije za to še, dovolj časa, predvsem za za neko poglobljeno, podrobno, analizo, bi pa tudi sam rad izpostavil, predvsem en vidik, in sicer, da pogledamo tudi kaj je z izvorom kapitala, ki se potem spet, prek različnih kanalov iz tujine vrača v Slovenijo - ali je temu res tako? In ali ne prihaja ponovno do do posameznih, privatizacij podjetjih, ki smo jih, davkoplačevalci zaradi, neustreznega načina vodenja in poslovanja, izčrpavanja - in da ne naštevam naprej - že morali enkrat, sanirati. V SMC-ju se nam zdi zelo pomembno in tudi vidimo dodano vrednost te preiskovalne komisije, tudi v tem smislu, da damo neki, pozitiven signal, da pošljemo pozitivna sporočila, predvsem pa, da tem sporočilom sledijo neki zelo konkretni, ukrepi, predvsem našemu gospodarstvu, ker želimo, da bi naše gospodarstvo bilo zdravo, stabilno, da bi, temeljilo na, na stabilnih, na dobrih, temeljih in da bi vsi skupaj imeli, zaupanje v to gospodarstvo, ker če ne bomo imeli zaupanja v gospodarstvo, potem, celotni naši državi ne bo šlo tako dobro, kot bi lahko šlo. Seveda je ta preiskovalka tudi priložnost, za to, da se pogovarjamo o tem, kaj lahko še naredimo, zato, da dvignemo našo naš nivo, korporativne kulture oziroma korporativnega upravljanja. Tukaj verjamem, da imamo še, veliko rezerve in vse to so neki signali, ki, jih - verjamem - naš trg, kljub temu da je zgolj dvomilijonski zelo potrebuje. Torej, vsi ti signali, morajo biti, pozitivni in morajo pričati tudi o neki, neki pravni varnosti, ker, le tako bodo lahko naši gospodarstveniki investirali in in zaupali v državo, ki jim bo v oporo, ne pa, kot nekdo, ki jim postavlja, nepotrebne ovire. Zagotovo je pa tudi eden od vidikov, ki verjamem, da se bo osvetlil v procesu delovanja te preiskovalne komisije - naše zaupanje v bančni sistem. V preteklosti se je zgodilo marsikaj, kar ni šlo bančnemu sistemu in zaupanju, in vidiku zaupanja, vam, v prid in, tudi tukaj moramo, še marsikaj postoriti. Jaz kot, eno eden pomembnih, enega pomembnih vidikov delovanja te preiskovalne komisije vidim tudi, vsaj politologi bi temu rekli, "agenda setting", torej setting torej oblikovanje nekega dnevnega reda. Torej sporočilo, ki ga danes pošiljamo, tem finančnim institucijam oziroma strukturam, je tako, da, nas še kako zanima in je še kako pomembno za, politični ustroj delovanja naše države, navsezadnje pa tudi davkoplačevalcev, kaj se dogaja, in, verjamem, da ima tudi neko odvračalno funkcijo od vseh tistih, delovanj, ki, so na robu ali pa niso v skladu z nekimi korporativnimi praksami, praksami dobrega upravljanja in še bi lahko, našteval. Torej, upam, da obsežnost predmeta, te preiskovalne komisije ne bo imela učinek v tem smislu, da bi se, njen namen razvodenel, ampak ravno nasprotno, da dovolj široko zaobjamemo, to področje in, izluščimo vse tiste, vidike, ki, niso dobri, jih popravimo. Da se pogovarjamo o politični odgovornosti, da jo tudi opredelimo, da jo ugotovimo, predvsem pa da pridemo do vseh potrebnih, izboljšav. Hvala lepa.